Zdravlje jest i mora ostati ljudsko pravo i plaćanje zdravlja je korupcija samo po sebi, korupcija per se.

Krivi, jasno, nisu liječnici, nego sustav u kojem se mogu liječiti samo oni koji to mogu platiti ili pristupiti nekoj tehnološkoj inovaciji. Slučajevi sramotnog uništavanja dijela javnog zdravstvenog sustava i njegove privatizacije u režiji vlada i kompanija sramotan su primjer, a takvih primjera ima u svim zemljama, udara na ovo temeljno ljudsko pravo. To nije moja Europa. Pored svega korisnog što radimo i ovim dokumentom, očekujem da ovaj Parlament u svom sljedećem sastavu ozbiljnije raspravi o zaustavljanju daljnje privatizacije zdravstva i stvaranju uvjeta da zdravlje postane dostupno svima i pod jednakim uvjetima.